Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Pred nami je novela Zakona o dohodnini, s katero skupina poslancev predlaga oprostitev plačila dohodnine od dohodkov rezidenta iz delovnega razmerja v tujini, prejetega od tujega delodajalca ali tujega zavoda. Povišanje višine splošne olajšave za z na sedem tisoč evrov, znižanje najvišje dohodninske stopnje s petdeset procentov na triinštirideset procentov ter ponovna uvedba vsakoletnega avtomatičnega usklajevanja davčnih olajšav s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin. Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje k Predlogu zakona o spremembah Zakona o dohodnini. Vlada Republike Slovenije predloga zakona ne podpira in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog ne, predloga ne podpira predvsem iz dveh vidikov, in sicer z vidika vzdržnosti javnofinančnih prihodkov ter z vidika neutemeljenega odstopa od ustavnega načela enakosti pred zakonom. Vlada se zaveda pomena ugodnega poslovnega okolja in vplivov davčnih obremenitev na konkurenčnost gospodarstva, vendar je ob oblikovanju ukrepov na tem področju treba zasledovati tudi ohranjanje vzdržnosti in stabilnosti javnih financ. To pa zahteva pripravo ukrepov, ki bodo temeljili na prestrukturiranju javnih dajatev ob upoštevanju tudi potrebnih strukturnih reform na področju zdravstvenega in pokojninskega sistema ter sistema dolgotrajne oskrbe. Predlog namreč pomeni ispot, izpad prihodka v državnem proračunu za okoli petsto sedemindevetdeset milijonov evrov, to pomeni povišanje splošne olajšave, pomeni, se pravi, petsto dvainpetdeset milijonov evrov izpada. Znižanje najvišje dohodninske stopnje dvanajst milijonov evrov izpada. Predlog oprostitve dohodnine od dohodkov rezidenta iz delovnega razmerja v tujini pa pomeni okoli triintrideset milijonov evrov izpada. Predlagana rešitev, ki torej temelji na znižanju davkov na delo, tudi neposredno ne predstavlja razbremenitve gospodarstva, saj gre za rešitev, s katero bi zvišali le razpoložljiv dohodek posameznika. Ta rešitev pa bi lahko imela le manjše učinke na povečanje zasebne potrošnje in s tem nekoliko višji priliv iz DDV-ja, ki ne bi mogel nadomestiti nižjih prilivov iz naslova dohodnine, kot navajajo predlagatelji. Po oceni se lahko pričakuje višji priliv iz naslova davka na dodano vrednost le za okoli osemindvajset milijonov evrov. Treba je upoštevati tudi dejstvo, da največji delež v obremenitvi dela v Sloveniji predstavljajo prispevki za socialno varnost, kar kaže na to, da bi bilo treba vzeti v obzir tudi sisteme obveznih socialnih zavarovanj. Podatki sicer kažejo, da je Slovenija po obremenitvi z davki in prispevki pod povprečjem EU, ki znaša osemintrideset celih devet BDP-ja za leto dva tisoč šestnajst, za Slovenijo pa šestintrideset celih šest procenta, vendar pa je ekonomska struktura davkov dokaj neugodna, saj odstopa od povprečja evropskih držav, zaradi nadpovprečne obremenitve dela in potrošnje ter podpovprečne obremenitve kapitala in premoženja. Vlada predlaga, da se od da se da se dohodnina ne plačuje od dohodkov rezidenta iz delovnega razmerja v tujini. Ne podpira. Tega predloga ne podpira tudi z vidika neutemeljenega odstopa od ustavnega načela enakosti pred zakonom, kot je bilo že ugotovljeno z odločbo ustavnega sodišča iz leta dva tisoč trinajst. Predlagatelji niso izrazili razumnih in stvarnih razlogov za privilegiran davčni položaj čezmejnih delovnih migrantov, saj gre za primerljive dohodke iz delovnega razmerja kot jih dosegajo rezidenti od delodajalca oziroma zavoda v Sloveniji. V preteklih letih se je navedena problematika že naslovila, in sicer na ravni davčne obravnave povračil stroškov z upoštevanjem ustavnega načela enakosti pred zakonom. Glede predloga o ponovni uvedbi avtomatičnega usklajevanja olajšav je treba poudariti, da usklajevanje olajšav in lestvice v letu dva tisoč trinajst ni bilo ukinjeno. Uvedeno je bilo, uveden je bil le drugačen sistem usklajevanja, ki ni avtomatičen z vezavo na z, zgolj en kriterij. Veljavni način usklajevanja je po mnenju vlade ustrezen, saj ne upošteva samo enega kriterija, se pravi rast življenjskih potrebščin, temveč tudi ekonomske politike vlade. Spoštovani, kot navedeno, vlada zakona ne podpira in predlaga, da se predloga zakona ne podpre. Davčna razbremenitev dela predstavlja eno izmed pomembnih prioritet vlade, vendar le na temelju prestrukturiranja davčnih bremen ter na širšem družbenem in političnem konsenzu. Hvala.